Hvala, predsedujoči. Ja, koncept varnosti se je v zadnjih letih močno spremenil in kljub temu, da mogoče varnostna tveganja vse prevečkrat povezujemo z vojaškimi grožnjami, je pojem varnosti zelo širok in naloga vsake odgovorne politike je, prvič, da prepozna varnostna tveganja, drugič, da jih jasno opredeli, in da se z njimi ukvarja na ravni multidisciplinarnega povezovanja vseh deležnikov, ki so odgovorni za preventivo. Ter ne nazadnje, da varnostna tveganja aktivno in tudi smotrno prepoznava in se na njih odziva. Je pa res, da velik problem lahko nastane, če se država varnostnih tveganj ne zaveda ali jih celo napačno detektira. Slednje je prvi korak temu, da se na tveganja ne bo znala pravilno ali pa se sploh ne bo odzivala. V Listi Marjana Šarca bomo predlog priporočil za krepitev varnosti v Republiki Sloveniji zavrnili iz več razlogov. Prvič. Ocenjujemo, da je KNOVS v skladu s Poslovnikom Državnega zbora in Zakonom o parlamentarnem nadzoru nad obveščevalno-varnostnimi službami prekoračil svoja pooblastila in pristojnosti. Drugič. Menimo, da priporočila ne vsebujejo in ne prepoznavajo vseh varnostnih tveganj ter izpostavljajo nekatera področja, ki niso v skladu s strokovnimi podlagami. Nadalje menimo, da so v priporočilih izpostavljena področja, ki ne sodijo v resen tovrstni dokument in mestoma odražajo politično agendo določene politične stranke in željo po vsiljevanju prepoznave varnostih tveganj tam, kjer za to ni nobene resne osnove. Dokler bodo ti dokumenti oziroma tovrstni dokumenti kot grožnjo varnosti v Republiki Sloveniji prepoznavali ljudi, ki niso rojeni v Sloveniji, terorizem posplošeno povezovali z islamsko veroizpovedjo ter kot grožnjo opisovali celo simbole nekdanje države, jih bomo v Listi Marjana Šarca z vso odgovornostjo zavračali. In še tretji razlog. Vlada prepoznava pomen varnosti in že aktivno izvaja vse potrebno za prepoznavo pomanjkljivosti. V ta namen je bila že pred časom imenovana medresorska delovna skupina za pripravo resolucije o nacionalni varnosti ter medresorska delovna skupina za pripravo izhodišč za prenovo sistema nacionalne varnosti na področju varstva ustavne ureditve. Obe medresorski skupini sta svoje delo zaključili v tem mesecu. Delovni predlog resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije je bil dan v javno obravnavo. Pri vsakem dokumentu, vezanem na varnost države, je po našem mnenju pomembno, da se zavedamo, da v globaliziranem svetu ne moremo uživati razvoja brez varnosti in varnosti brez razvoja. Ne enega niti drugega pa brez spoštovanja človekovih pravic. In varnost je ena izmed temeljnih človekovih pravic. In cilj mora biti zagotavljati varnost z minimalnim poseganjem na polje človekovih pravic. S trajnostnim razvojem države se zmanjšuje tudi verjetnost za ogrožanje varnosti človeka. Območja z višjo kvaliteto življenja, dobrim šolstvom, višjim standardom in boljšim zdravstvenim sistemom so na splošno prepoznana kot bolj varna. Kaj želim s slednjim poudariti? Poudariti želim široko polje, ki ga zavzema termin varnosti države in državljanov. Razumevanje, da varnost ni več vezana samo na tradicionalno poimenovanje oboroženih spopadov ter da je širok pogled pri obravnavanju varnosti nujen, če si želimo smiselno in celostno umestiti razumevanje varnosti in tudi varnostnih groženj v naši državi. V nadalje in ne nazadnje si v LMŠ želimo, da KNOVS tvorno in smiselno najde svojo vlogo znotraj svojih pristojnosti in resno ter odgovorno pristopi k izzivom, ki nas čakajo v prihodnje. In vem in verjamem, da želja predsednika komisije je točno taka in pri tem bo imel popolno mojo podporo. Hvala.